Monsieur le Président, chers collègues, si vous me permettez cette formule, les actes délégués ce n'est pas très sexy mais c'est fondamental.

Goerens pour défendre les droits qui ont été accordés par le traité de Lisbonne à cette maison, à cette instance démocratique. Le groupe Verts ALE est, bien entendu, favorable à l'octroi de mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane même s'il faut rappeler, au passage, que la compensation ne va en rien résoudre les problèmes des petits producteurs face à l'Amérique latine sur un marché mondialisé, en l'absence de mesures équitables à l'OMC. En revanche, notre groupe est farouchement opposé à ce que nous renoncions aux droits accordés par le traité de Lisbonne.